Voorzitter, de grens tussen online en offline vervaagt, dus moeten we extra alert zijn op het gebruik van persoonsgegevens. Facebook is terecht onder vuur komen te liggen, want een vragenlijst van Cambridge Analytica verzamelde persoonsgegevens. Maar niet alleen van de invullers, die hiervoor toestemming hadden gegeven, maar ook van hun Facebook vrienden werden die gegevens gepakt en die wisten van niets. In Nederland is vorige week bekend geworden dat zorgbedrijven een Facebookpixel gebruiken om gevoelige informatie te delen met Facebook. Daarom ben ik blij dat volgende maand nieuwe Europese wetgeving in werking treedt. Dan kunnen persoonsgegevens alleen met toestemming van de personen worden gebruikt, en dan is de handhaving cruciaal door Europese instanties en door de Nederlandse. Overigens ben ik van mening dat de Commissie haar arrogante minachting voor dit Parlement moet afleggen en de benoemingsprocedure voor een nieuwe secretaris generaal moet overdoen.